Forum Zarządzania Internetem to dzisiaj najbardziej demokratyczna struktura, w której toczy się dyskusja o przyszłości internetu w ogóle. Współpracują w nim nie tylko rządy państw, ale również przedstawiciele biznesu, przedstawiciele grup interesu, organizacji pozarządowych, obywateli, różnych osób. Dyskusja o przyszłości internetu dzisiaj jest najbardziej kluczowa w obliczu tych wszystkich wyzwań, przed którymi stoimy. Internet zmienia się, ewoluuje, niezwykle szybko wzrasta ilość czasu, który użytkownicy internetu poświęcają na używanie aplikacji, a spada korzystanie z przeglądarek internetowych. Dzisiaj korzystamy więcej z urządzeń mobilnych niż z komputerów czy z laptopów. Coraz częściej powstają aplikacje, programy skrojone na miarę konkretnych urządzeń i one często nie współpracują z urządzeniami innego typu. I to wszystko razem powoduje, że internet staje się coraz bardziej silosowy. Sieć niestety staje się coraz mniej otwarta, więc i nam użytkownikom internetu również to grozi. Trzeba więc dyskutować o tym, jak zachować otwartość globalnego internetu w obliczu tych zmian technologicznych, których jesteśmy świadkami.